Domnule președinte, doamnă comisar, de la început vreau să spun că susțin întrebarea raportorului. În același timp, apreciez răspunsul tranșant al dumneavoastră.

În același timp, acest venit trebuie creat și, sigur, este o problemă de subsidiaritate, însă, doamnă comisar, dumneavoastră trebuie să pledați pentru a crea creștere economică și pentru a putea ca statele membre, care acum au venituri foarte mici, România, Bulgaria și alte țări, să poată să aibă venituri, să creeze venituri prin locuri de muncă, prin creștere economică, prin competitivitate, altfel nu vom putea face o uniformitate la nivelul european.

Și cred că nu putem să vorbim despre acest lucru dacă nu porniți de la politicile de coeziune socială, investiții.